til þess að halda þingfundi lengur en til átta og forseti getur ekki upplýst hversu lengi er ætlast til að haldið verði áfram á þessu stigi málsins